Ich bedaure ein bisschen, dass es den Berichterstattern nicht gelungen ist, Kompromisse auf den Tisch zu legen, die offensichtlich von einer möglichst großen Mehrheit in diesem Haus hier getragen werden. Wir steuern morgen auf eine Abstimmung zu, die sehr kontrovers sein wird und die möglicherweise auch von Zufallsergebnissen geprägt sein wird, wo ich der Meinung bin, dass das bei diesem doch sehr komplexen und sehr technischen Dossier möglicherweise das Gegenteil von dem hervorbringt, was wir eigentlich hier machen wollen, nämlich eine Verordnung. Ich glaube, dass wir eine gute Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzgebung brauchen. Wir haben auch eine, sie wird nur offensichtlich in einer ganzen Reihe von Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich umgesetzt. Ich glaube, dass es möglicherweise angebrachter wäre, darauf zu schauen, wie die bestehende Gesetzgebung umgesetzt wird.

Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, dass Kollegen und manchmal auch Regierungen aus Ländern, in denen die bestehende Gesetzgebung nicht wirklich gut umgesetzt wird, Brüssel hier als eine Art Ersatzlegislative benutzen, um Dinge in EU Richtlinien zu schreiben, die man eigentlich zuhause lösen müsste. Das ist der Umweltverträglichkeitsprüfung in dem konkreten Fall nicht sonderlich angemessen, denn man ärgert natürlich damit auch die Länder, in denen in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet wurde, wenn es um die Frage ging, wie man Großprojekte seien das Fabriken, Bergbau, Infrastrukturprojekte auf den Weg bringt. Die Kommission hat analysiert das habe ich mir zumindest erklären lassen dass viele Projekte in Europa viel zu lange dauern. Und man hat irgendwie den Versuch gemacht, jetzt über die Revision der Umweltverträglichkeitsprüfung die schnellere Genehmigung von Projekten zu ermöglichen. Ich glaube, dass man mit dem Vorschlag, den die Kommission gemacht hat, das Gegenteil erreicht. Denn ein Aufblasen der Umweltverträglichkeitsprüfung wird nicht dazu führen, dass Projekte schneller zum Abschluss kommen. Ich glaube nicht, dass in der Umweltverträglichkeitsprüfung, um dort noch etwas ganz Konkretes zu sagen, materiellrechtliche Anforderungen stehen müssen also Kompensationsmaßnahmen, Verschmutzungsvermeidungsmaßnahmen, alles das, was kommt, wenn ein Projekt genehmigt ist und dann Fachrecht gilt, also viele Richtlinien, die wir hier gemacht haben, z.

die Industrieemissionsrichtlinie, in der Grenzwerte stehen, in der bestverfügbare Techniken vorgeschrieben werden. All das wird hier vermischt mit der Umweltverträglichkeitsprüfung, sodass die große Gefahr besteht, dass wir hier eher neue bürokratische Hürden schaffen, die am Ende nicht umweltverträgliche Projekte nach sich ziehen, sondern die möglicherweise das Kreieren von Projekten unnötig erschweren. Darauf sollten wir achten, wenn wir hier morgen in die Abstimmung gehen.